frú forseti góðir landsmenn það eru væntanlega fáir þingmenn hér á háu alþingi sem ekki rökstyðja stjórnmálaþátttöku sína sem baráttu fyrir hugsjónum en hvað eru hugsjónir hugsjónir eru ekki bara falleg ímynd eða hugmynd til að halda innblásnar ræður um á tyllidögum í hugsjónum felast markmið og sýna það hvert skal stefna hugsjónafólk á sér þess vegna þá von að hugsjónirnar verði einhvern daginn að veruleika eða að minnsta kosti að sú veröld sem við byggjum færist nær ásættanlegu ástandi við komumst ef til vill ekki alla leið í fyrstu tilraun en hverju skrefi nær hugsjóninni ber að fagna ég man eftir hugsjónakonu sem barðist fyrir umhverfisvernd og var sökuð um það að vilja flytja þjóðina áður inn í torfkofana hún lagði áherslu á femínisma og réttindi samkynhneigðra en fékk bágt fyrir nú er staðan sú að eitt hennar helsta baráttumál austurríska leiðin verður brátt lögfest ein hjúskaparlög eru komin á og samkomulag hefur náðst um friðun á langasjó

vegna áralangrar baráttu kolbrúnar halldórsdóttur og annars hugsjónafólks bæði hér innan þings og utan svandís svavarsdóttir umhverfisráðherra hefur verið gagnrýnd og það mjög ómálefnalega á köflum en fyrir hvað jú fyrir það eitt að leyfa náttúrunni að njóta vafans sinna starfi sínu og sporna við því að ámátlegt jarm í einhæfum stóriðjukórnum ráði för við uppbyggingu samfélagsins líkt og áður ýmsar hugsjónir femínisma og umhverfissinna hafa þannig orðið að veruleika á þeim tveimur árum sem félagshyggjuflokkarnir hafa setið í meiri hluta en hvernig hefur gengið að öðru leyti ég ætla ekki standa hér og reyna að búa til óraunhæfa glansmynd þessi tími hefur einkennst af þeim aðstæðum sem uppi voru og því erfiða búi sem tekið var við engin íslensk ríkisstjórn hefur nokkurn tíma þurft að fást við jafnrisavaxið verkefni má þar helst nefna erfiða stöðu ríkissjóðs atvinnuleysi og síðast en alls ekki síst skuldavanda heimila og fyrirtækja sem er þungur baggi

ég deili þeirri óþolinmæði á köflum þrátt fyrir að vera sjálf í hringiðu stjórnmálanna en þrátt fyrir allt hefur náðst ótrúlegur árangur á ekki lengri tíma ég er meðvituð um það að ýmislegt hefur eflaust mátt fara betur það er hins vegar ekki hægt að gera lítið úr þeim gríðarlega árangri sem náðst hefur á ýmsum sviðum og miðar að réttlátara þjóðfélagi táknmál hefur nú loks verið viðurkennt sem fyrsta mál heyrnarlausra og heyrnarskertra og því fagna ég svo sannarlega róttækar breytingar hafa verið gerðar á skattkerfinu til að verja kjör þeirra tekjulægstu og dreifa skattbyrðinni á sanngjarnari máta en áður í nýjum aðalnámskrám fyrir leik grunn og framhaldsskóla birtist ný menntastefna sem hefur meðal annars það markmið að styrkja einstaklinga til að vera gagnrýnir virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis og

þegar austurríska leiðin verður samþykkt má loksins fjarlægja ofbeldismanninn í stað fórnarlambsins af heimilinu það er réttlætismál sem ekki má gera lítið úr það segir líka ýmislegt um fyrri ríkisstjórnir að málið hafi ekki hlotið brautargengi fyrr en nú það hefur verið kallað eftir þessum breytingum í áraraðir það segir allt um gildi þessarar stjórnar og þær hugsjónir sem hún heldur á lofti að það sé loksins núna sem þessi mál komist í gegn en það má þó alltaf gera betur í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar er tekið fram að ísland skuli beita sér fyrir friði og afvopnun

það samræmist ekki því að styðja við aðgerðir árása bandalagsins nato í líbíu reynslan kennir okkur það að það er sjaldnast hægt að frelsa heilu þjóðirnar með því að láta sprengjum rigna yfir þær það eru heldur ekki til sprengjur sem drepa bara vont fólk og valda almennum borgurum hvorki skaða né hörmungum vegna friðarmálanna langar mig að nýta tækifærið og leggja fyrir nokkrar tillögur að aðgerðum um næstu skref ríkisstjórnarinnar friðlýsum ísland fyrir kjarnorkuvopnum göngum úr nato og stöðvum heræfingar sem fram fara undir merkjum loftrýmiseftirlits eða varnaræfinga góðir landsmenn nú þurfum við að varða veginn til framtíðar við vitum öll hvert nýfrjálshyggjan leiddi okkur sú samfélagsgerð verður ekki endurreist